Spory o vymedzenie hraníc sa týkajú aj ropnej oblasti okolo mesta Hedžlídž a pokus o ovládnutie spornej oblasti vojskami Južného Sudánu označil generálny tajomník OSN Pan Ki mun za nelegálny a vyzval na stiahnutie ozbrojencov z tohto regiónu. Aj keď juhosudánska vláda stiahla svoje vojská z tejto oblasti, prezident Sudánu Omar al Bašír pohrozil uzavretím tranzitného ropovodu, ktorým tečie juhosudánska ropa do Port Sudan na pobreží Červeného mora. Iné cesty na prepravu ropy vláda Južného Sudánu nemá, a preto je plne odkázaná na veľkorysosť svojho severného partnera a suseda. V takejto situácii je nepochopiteľné, že najvyšší predstavitelia oboch krajín nevedia nájsť spoločné pokojné riešenie sporu a nič neriešiteľnými vojenskými konfliktami zvyšujú biedu a utrpenie občanov svojich krajín.